ég ætla að mæla hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna samkomulags ríkis og sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms í þessu frumvarpi er meðal annars lagt til að eftirfarandi verkefni færð frá ríki til sveitarfélaga á gildistíma samkomulags sem var undirritað fimmta október tvö þúsund og ellefu um tímabundna breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga í fyrsta lagi vil ég þar nefna fjármögnun endurmenntunarsjóðs grunnskóla samanber ákvæði til bráðabirgða tvö við lög um grunnskóla númer níutíu og eitt tvö þúsund og átta í öðru lagi fjármögnun og rekstur námsgagnasjóðs samanber sjöttu grein laga um námsgögn númer sjötíu og eitt tvö þúsund og sjö í þriðja lagi fjármögnun varasjóðs húsnæðismála samanber samkomulag frá tuttugasta og þriðja nóvember tvö þúsund og tíu í fyrrgreindu samkomulagi frá fimmta október síðastliðinn segir að framlag ríkisins vegna tónlistarfræðslu fyrir haustönn tvö þúsund og ellefu sé ekki háð því að fyrirhugaðar lagabreytingar hafi tekið gildi í öðrum til fjórðu grein frumvarpsins sem hér er lagt fram er kveðið á um tímabundna fjármögnun ofangreindra verkefna með þeim hætti að framlög sveitarfélaga verði innheimt af úthlutun framlaga jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga í hlutfalli við íbúafjölda fyrsta desember á síðastliðnu ári önnur verkefni sem sveitarfélögin taka tímabundið yfir fjármögnunina á kalla ekki á breytingar á sérlögum en í fimmtu grein frumvarpsins er lagt til að við lög um tekjustofna sveitarfélaga verði bætt bráðabirgðaákvæði til að kveða á um fjármögnun þeirra verkefna í samræmi við ákvæði samkomulagsins um er ræða eftirfarandi verkefni sumardvalarheimili í reykjadal samanber fjárlagalið núll átta til átta hundruð og níu til eina þrjátíu og fimm tölvumiðstöð fatlaðra samanber fjárlagalið núll átta til átta hundruð og níu til einn fimmtán vistheimilið bjarg samanber fjárlagalið núll átta til átta hundruð og níu til eina þrjátíu og sex uppgjör á uppsöfnuðum og óafgreiddum endurgreiðslubeiðnum sveitarfélaga á virðisaukaskatti vegna kaupa á slökkvibúnaði samanber fjárlagalið númer núll níu til níu hundruð níutíu og níu til ein tuttugu þrjú þeirra verkefna sem hér um ræðir tengjast samkomulagi sem tók gildi fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu um yfirfærslu á þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga en af ýmsum ástæðum voru þessi verkefni þá undanskilin við gerð heildarsamkomulags um þá verkefnatilfærslu gengið er út frá því að fjárhæðir til ofangreindra verkefna verði í samræmi við fylgiskjal með umræddu samkomulagi frá fimmta október tvö þúsund og ellefu og að jöfnunarsjóður innheimti kostnað vegna þeirra af úthlutun framlaga jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga í hlutfalli við íbúafjölda fyrsta desember á síðastliðnu ári tilurð frumvarps þessa má rekja til samkomulags ríkisins við samband íslenskra sveitarfélaga sem var undirritað hinn þrettánda maí síðastliðinn um eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms í samkomulaginu er lagður grundvöllur að eflingu tónlistarnáms með fjárstuðningi ríkissjóðs við kennslukostnað í tónlistarskólum sem ætlað er að gera nemendum kleift að stunda hljóðfæranám á framhaldsstigi og söngnám á mið og framhaldsstigi óháð búsetu jafnframt er í samkomulaginu og reglum sem settar hafa verið á grundvelli þess leitast við að jafna aðstöðumun annarra nemenda á öðrum stigum til tónlistarnáms óháð búsetu með því að jöfnunarsjóður greiði hluta kennslukostnaðar á móti því sveitarfélagi þar sem nemandi á lögheimili á gildistíma þessa samkomulags veitir ríkissjóður framlag fjögur hundruð áttatíu milljónir króna á ársgrunni vegna kennslukostnaðar í tónlistarskólum í annarri málsgrein fjórðu grein samkomulagsins er mælt fyrir um að kveða skuli á um stuðning jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í reglugerð sem ráðherra sveitarstjórnarmála það er hæstvirtur innanríkisráðherra gefur út jafnframt er kveðið á um að viðræður um framlengingu og endurskoðun samkomulagsins skuli hefjast eigi síðar en fyrsta júní tvö þúsund og tólf framlag ríkissjóðs skal greiðast til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í jöfnum mánaðarlegum greiðslum og nemur það á samningstímanum samtals þúsund fjörutíu milljónir króna á móti skuldbinda sveitarfélög sig til að taka tímabundið yfir ný verkefni frá ríki sem nema tvö hundruð þrjátíu milljónir króna á ársgrunni heildargreiðslur þeirra verkefna sem sveitarfélögin taka yfir nema fjögur hundruð níutíu og átta milljónir króna yfir samningstímann

var ákveðið að gert yrði sérstakt samkomulag um verkefnatilfærslu milli ríkis og sveitarfélaga og á því samkomulagi byggja þau lög sem mælt er fyrir um í frumvarpi þessu rétt er að fram komi hér að í forsendum samkomulagsins frá þrettánda maí síðastliðinn var gengið út frá tveimur meginforsendum í fyrsta lagi að tónlistarnemendur sem nytu stuðnings samkvæmt samkomulaginu væru um það bil sjö hundruð

komandi kjarasamningar sveitarfélaga við félag tónlistarskólakennara og félag íslenskra hljómlistarmanna mundu leiða af sér þrjú prósent hækkun launa þessar forsendur hafa hins vegar breyst því að fjöldi nemenda sem sótt hefur verið um stuðning fyrir er núna átta hundruð tuttugu og tvö og í öðru lagi fól kjarasamningurinn í sér mismunandi hækkanir en allt að tuttugu prósent kostnaðarauka fyrir suma tónlistarskóla rétt er að minna á að þrátt fyrir þetta samkomulag bera sveitarfélög enn sömu skyldur gagnvart nemendum og kveðið er á um í lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla númer sjötíu og fimm nítján hundruð áttatíu og fimm og lítum við svo á að samkomulagið snúist fyrst og fremst um fjárstuðning ríkisins við þetta nám hæstvirtur forseti ég vænti þess að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar